Ich denke, die Zeit der Umsetzung des Berichts wird zeigen, dass wir hier wirklich im Interesse unserer europäischen Imker entschieden haben.

Hier ging es nicht um die Frage pro oder contra Gentechnik.